Herr Präsident, Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zwei Beispiele ansprechen, die Millionen von Autofahrern täglich nerven, weil der Binnenmarkt hier nicht realisiert ist.

Wir haben offene Grenzen und fahren mit unseren Autos quer durch alle Länder der Europäischen Union, und wir erleben, dass in allen Staaten gänzlich unterschiedliche Mitführpflichten eingeführt sind. In manchen Ländern muss man ein Lampenset mitführen, in anderen eine Sicherheitsweste, in einem dritten Land vielleicht Schmutzfänger oder eine Beatmungsmaske und neuerdings auch Alkomaten.

Das zweite Beispiel bezieht sich auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen, die bereits in einem Land zugelassen worden sind und in ein anderes Land überstellt werden. Dabei erleben wir, dass wir wieder das volle Zulassungsprozedere als Kraftfahrzeuglenker zu durchlaufen haben.

Ich ersuche Sie hier, die Verordnung, die bereits ausgesandt worden ist, rasch umzusetzen, sodass es in Hinkunft bedeutet einmal zugelassen, überall zugelassen für jedes Kraftfahrzeug in Europa.